Hoy, a principios del año 2010, no estamos donde habríamos querido estar en la lucha contra el cambio climático. Y no estamos porque ahora mismo deberíamos estar en la fase de articular la aprobación de modificaciones legislativas derivadas de un acuerdo alcanzado en Copenhague.

Lamentarnos de que allí se haya rebajado la ambición en la lucha contra el cambio climático, de que no se haya firmado un acuerdo vinculante y de que haya faltado transparencia en el procedimiento. Y de que, como consecuencia, no tenemos base legal suficiente ni tampoco medios para atender las necesidades, especialmente de los países en desarrollo. Pero tampoco estamos como estábamos antes de Copenhague, porque en Copenhague se alcanzó un acuerdo con objetivos con los Estados Unidos, China, India, Sudáfrica y Brasil, al que luego se han unido otros países como Rusia, Australia, Noruega, Suecia o España. No debemos olvidar que la suma de todos estos países supone las tres cuartas partes de las emisiones de gases de CO 2 y tampoco podemos olvidar que muchos de ellos estaban fuera de Kyoto hasta este momento. Por tanto, se ha dado un paso insuficiente, pero se ha dado un paso significativo. Y ese paso significativo es el que tenemos que aprovechar para dar un impulso desde la Unión Europea. Todo lo que se ha avanzado tiene un motor en la Unión Europea. Y no se seguirá avanzando si la Unión Europea no sigue empujando. De cara a Alemania y a México, tenemos que trabajar para alcanzar acuerdos vinculantes y para obtener recursos que sirvan para ayudar a los países en desarrollo a la mitigación, a la adaptación y a la transferencia tecnológica. Lo debemos hacer por eficacia, por justicia y por la necesidad de sumar socios.